Hvala, gospa ministrica. Najlepša hvala za res izčrpen odgovor, ker vem, da se da tudi to, vaša prioriteta, energetska obnova stavb. Me pa vseeno kljub temu zanima, ali potekajo te obnove tudi po kaki prioritetni lestvici oziroma glede teh javnih stavb. Hvala.